Lo hemos manifestado antes y también lo hacemos ahora es necesario establecer objetivos nacionales vinculantes si queremos que los países más rezagados no se queden atrás. Obligar a los Estados a producir un mínimo de energía renovable ha sido imprescindible para que la Directiva actual funcionara. Si no somos ambiciosos, no alcanzaremos lo establecido en el Acuerdo de París. También nos preocupa que la Comisión de Industria, Investigación y Energía avale objetivos para las renovables en el transporte, lo que significa en la práctica un incremento en el uso de los biocombustibles. Hay que ser cautos con objetivos tan generalistas contribuiremos a la deforestación y al encarecimiento de los alimentos, poniendo en riesgo los objetivos del desarrollo sostenible a nivel global. Nuevamente vemos cómo el capitalismo verde quiere ligar la expansión de las renovables a sus intereses particulares, la liberación del mercado energético y este, desde luego, no